Miközben valóban jól hangzó és előremutató a jogalkotás és a nemzetközi kötelezettségvállalás ezen a területen ami jól is mutat a kirakatban addig egyértelmű, hogy ezen törvényeknek, javaslatoknak a betartása rendre késedelmet szenved vagy éppen el is marad. Úgy gondolom tehát, hogy egyfajta szociálpolitikai reformra van most szükségünk az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás és a személyes támogatás területén is.

Azt is mondhatnám, hogy az irány jó. Azonban nem azért nem dolgoznak többen, mert nem szeretnének dolgozni vagy nem akarnak, hanem éppen azért, mert a munkájuk nem versenyképes. És ezen a ponton lép be a kormányoknak a felelőssége. Egyrészt úgy vélem, hogy a segélyezés önmagában nem elegendő a probléma megoldására. Sőt, hatásában akár kontraproduktív is lehet, mert éppen inaktivitásra ösztönöz és ez által további kiszolgáltatottságot teremt. Véleményem szerint a lehetőségeket kell megteremteni, egészen kezdve a legegyszerűbbtől, az akadálymentesítéstől, a befogadó oktatáson keresztül, a munkaadóknak az ösztönzésén keresztül, a fogyatékkal élők által előállított termékeknek a közbeszerzési eljárásokban történő támogatásával befejezve. Másrészt azonban úgy vélem, hogy a fogyatékossággal élők alapvető jogainak érvényesülése területén is vannak még tennivalóink.